A Mezőgazdasági Bizottság azért is tudja Linda McAvan kiegyensúlyozott jelentését támogatni, mivel az nem tartalmaz olyan intézkedéseket, amelyek az európai dohánytermesztés megszűnéséhez vezetnének. A dohánytermesztő gazdákat nem hozza kilátástalan helyzetbe olyan elszegényedett régiókban, ahol a dohánytermesztésen kívül nincs más munkalehetőség.

A Mezőgazdasági Bizottságban javaslatot tettünk a fiatalkori dohányzás visszaszorítására, hogy hozzon létre a Bizottság egy európai dohányzásmegelőzési alapot a fiatalkori dohányzás visszaszorítására. Tiltsa be az internetes kereskedelmet uniós szinten, mert ez a fiatalok számára rendkívül veszélyes, és az illegális kereskedelem melegágya. Végezetül a dohányosokat meg kell nyernünk ennek az ügynek. Nem szabad bűntudatot ébresztenünk a dohányosokban, hanem a felelősségérzetüket kell erősítenünk, mert az ő együttműködésük nélkül nem lehet a dohányzást visszaszorítani.